Monsieur le Président, plus que jamais, l'Europe de certains politiques n'est plus l'Europe des citoyens. Pourquoi? Parce que certains d'entre nous, des politiques, se mettent totalement hors jeu. Comment expliquer aux gens qu'on préfère annuler un rendez vous avec des ONG qui luttent contre la faim dans le monde pour recevoir un joueur de football comme un prince, et ce, le jour où deux millions de personnes manifestent leur désarroi dans les rues de France à propos des retraites? Mais voilà qu'il y a cinq jours, un entraîneur de football répond en urgence à des questions dans le cadre d'une enquête parlementaire. Y avait il eu mort d'homme? Licenciements massifs? Pollution environnementale?

Juste une équipe de foot qui, comme 31 autres, ou comme 30 autres, va perdre ou a perdu, et un entraîneur qui ne tend pas la main à son homologue sud africain, comme un président qui ne tend pas la main à ses concitoyens. Et si, dans le monde, il n'y avait pas que des footballeurs millionnaires puérils et même pas patriotes, s'il y avait des gens qui perdent leur emploi, des gens à la retraite qui ne savent pas comment se chauffer pendant l'hiver? Ces gens existent, et pas seulement en période électorale. Désolé, Monsieur le Président Sarkozy, nous n'avons pas et nous n'aurons jamais les mêmes valeurs ni les mêmes priorités.